forseti vill láta þess getið vegna umræðna hér um fundarstjórn forseta að þó að hæstvirtum ráðherrum beri rík skylda gagnvart alþingi bera þeir eigi að síður líka ríkar skyldur gagnvart opinberum móttökum og þess